þannig að það er alveg ljóst að hér er að fara í gegn mál sem á eftir að draga gríðarlegan dilk á eftir sér það er mikil ábyrgð þeirra þingmanna í stjórnarliðinu

og ætla sér að halda áfram að styðja það til loka það hefur mátt skilja á máli þeirra sem tala hér í þessu máli hér að þau séu tengd órjúfanlegum böndum þessi fjögur stóru skólafrumvörp en mér segir svo hugur að þetta frumvarp og menntafrumvarpið séu tengd sterkari böndum heldur en hin tvö það er að það sé

kennara framhaldsskólanna því ég held að það sé helmingur félaga framhaldsskólakennara sem hefur sent okkur áskoranir um það að þessi mál verði stöðvuð og þetta verði ekki afgreitt sem lög frá alþingi ég tel sem sagt og ég sé ekki annað heldur en að hér sér einhver ásetningur um að koma á framhaldsskóla sem sjálfstæðisflokkurinn er höfundur og skapari að gegn því að standa vörð um reyndar afar umdeilt frumvarp líka það er menntafrumvarpið frumvarpið sem gerir það að skyldu að kennarar fái fimm ára meistarapróf hvort sem það er fyrir grunnskóla eða leikskóla ég segi þetta nú vegna þess að háttvirtur formaður nefndarinnar hann lagði afar þunga áherslu á það að þetta framhaldsskólafrumvarp væri tengt kjörum kennara það eru engin augljós tengsl í þeim efnum ég held hins vegar að það séu pólitísk tengsl að hér sé sjálfstæðisflokkurinn að fá sinn framhaldsskóla gegn því að styðja við bakið á kröfum kennara um aukna menntun sem að öllum líkindum á eftir að skila kennurum bættum kjörum en eins og hér hefur komið fram er ekki tilefni eða tími til þess að fara út í umræðuna af neinu viti það er ótal spurningum ósvarað og ég leyfi mér bara að grípa hér niður í spurningar sem komu til okkar á skjali frá kennarafélaginu við menntaskólann í kópavogi þar setja kennararnir niður spurningar sem ég hef ekki fengið svarað í það minnsta í umfjöllun nefndarinnar og spurningarnar eru til dæmis þessar varðandi námseiningarnar sem við ræddum mikið um hér í annarri umræðu hver er skilgreining á vinnudegi nemanda spyrja kennararnir í kópavoginum er átt við vinnu á dagsgrundvelli eða vikugrundvelli er átt við að nemandi sinni námi eða hugi að námi milli klukkan átta og sextán eða er það eitthvað annað sem hér er haft í huga þegar menn eru að fjalla um nýja skilgreiningu á einingum út frá vinnuframlagi nemenda eða hvert verður sambandið á milli nýrra eininga og eldri námseininga veit það einhver og veit einhver yfir höfuð hvert gildi nýju einingarnar er er ein ný eining jafngild einn komma sjö gömlum einingum hver getur svarað þessu sem er í þessum sal snýst þetta einingakerfi þetta nýja einingakerfi um vinnu nemenda í tímum eða skil á verkefnum og hver ætlar að meta vinnuframlag nemenda á bak við verkefnin vinnuframlag nemenda í tímum kennararnir í kópavoginum spyrja hvort eigi að meta virkni nemenda í tímum til eininga þeir segja að nemendur leggi mismikið á sig hversu sveigjanlegir geta kennarar verið í þeim efnum vinnuframlag nemenda í verkefnaskilum spyrja kennararnir í kópavoginum geta þeir skipt við áfanga í til dæmis tíu verkefni og fær nemandi þá ákveðin margar einingar fyrir hvert verkefni og hvað um kjarasamninga kennara skólaárið lengt um að minnsta kosti fimm daga hvernig verður vinna kennara mæld í dag er miðað við ákveðinn tímafjölda á viku og ekki mjög flókið mál en hvernig verður hún mæld núna eftir þessa nýju breytingu hvað mikið gildir ein eining miðað við vinnuframlag kennara er þetta sparnaður spyrja kennararnir í kópavoginum líka til dæmis með því að gera þriggja eininga áfanga að tíu eininga áfanga og þeir spyrja varðandi framhaldsskólaprófið þeir segja að í athugasemdum við frumvarpið komi fram að hér sé um að ræða námsbrautir sem áður kölluðust almennar brautir og þar áður fornám við vitum öll hvernig þær námsbrautir voru skilgreindar og nú spyrja kópavogsbúarnir kennararnir í kópavoginum menntaskóla kópavogs námsbraut til framhaldsskólaprófs og námsbraut til stúdentsprófs eru þessar brautir alveg aðskildar getur nemandi sem hefur lokið framhaldsskólaprófi fengið nám sitt metið inn á stúdentsbraut mun einhver velja námsbraut til framhaldsskólaprófs ef hún er fyrirfram stimpluð sem braut fyrir getuminni nemendur eins og almennu brautirnar voru eða fornámið áður og þeir spyrja er hægt að setja takmörk fyrir því hve mörgum einingum nemandinn lýkur í framhaldsskólaprófi hvað þarf hann að hafa gert til þess að komast á stúdentsbraut eftir það hæstvirtur forseti kennarar í menntaskólanum í kópavogi þeir telja að við ættum að nota tækifærið og endurskoða námskrána samhliða þessum breytingum þeir telja að

til starfsréttinda er rétt spyrja þeir að ábyrgðin fari yfir á skólana ætluðum við ekki að tengja meira saman vinnustaði og skóla spyrja þeir og er haldið nógu vel utan um hvað nemarnir eru að gera í atvinnulífinu og hver heldur utan um það geta skólinn og starfsgreinaráðið ef til vill samræmt sig betur og svo spyrja þeir um mismuninn milli nemenda það er ótti í þeim hvað það varðar að það sé mögulega verið að mismuna nemendum og þeir spyrja sérstaklega um stúdentsprófið

er tveggja ára braut jafn líkleg og fjögurra ára braut er hugsanlegt að einhverjar námseiningar detti fullkomlega út og svo spyrja þeir hvenær og hver eigi að vinna námsbrautalýsingarnar og aðra undirbúningsvinnu það reyna kemur fram í skýringum með frumvarpinu að það er hugmyndin að fólk eigi að fá að leggja eitthvað af mörkum varðandi námsbrautarlýsingarnar innan úr skólunum það sé skólanna að semja námsbrautarlýsingarnar þó svo að það verði menntamálaráðherra á endanum að samþykkja þær hæstvirtur forseti ég vil bara undirstrika það sem ég hef áður sagt í þessari umræðu þetta er að mínu mati atlaga að framhaldsskólanum það er verið að innleiða stutt nám til stúdentsprófs og ekki bara stutt heldur líka skert og það hver tekst til með framkvæmd þessa frumvarps og þeirra laga sem af því leiðir það á allt eftir að fara eftir fjármunum fjármunirnir eiga eftir að vera alfa og omega í þessu tillit það er önugt og virkilega grætilegt að það skuli vera farið út í þessar breytingar í þeirri miklu óþökk og því sundurlyndi sem ríkir í samskiptum stjórnvalda annars vegar og þeirra sem eiga að framfylgja frumvarpinu út í skólasamfélaginu hins vegar þetta er gerræðisleg ákvörðun og gerræðisleg gerð að fara svona að og ég lýsi megnuðu vanþóknun minni á þessum málatilbúnaði öllum og lýsi um leið ábyrgðinni af þessu á stjórnarmeirihlutann allan háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokks og samfylkingar sem bera sameiginlega ábyrgð með hæstvirtum menntamálaráðherra og ríkisstjórninni allri í þessum efnum